W miniony poniedziałek specjalny sprawozdawca ONZ przedstawił właśnie też podczas sesji Rady Praw Człowieka swoje wnioski i zaproponował powołanie specjalnej komisji śledczej do zbadania przypadków łamania praw człowieka w Korei Północnej, a rezolucja w tej sprawie ma być przyjęta jeszcze w tym miesiącu. To znaczy, że nasza debata odbywa się we właściwym momencie, a nasza rezolucja może być ważnym głosem, zarówno dla wspólnoty międzynarodowej, jak i mam nadzieję dla reżimu północnokoreańskiego, że nie ma zgody na to, co się w Korei dzieje na masowe egzekucje, na głód ćwierć miliona ludzi, którzy spędzeni są do specjalnych obozów tylko dlatego, że wyrażają poglądy niezgodne z oficjalną linią